Din păcate, în acest timp nu s au clarificat controversele legate de delimitarea frontierei și împărțirea veniturilor din extracția petrolului. Deci noul stat se naște sub spectrul conflictului și de aceea cred că se impune intensificarea eforturilor diplomatice, inclusiv ale Uniunii Europene.

în Sudan, ca și a colegilor noștri, inclusiv activitatea dnei De Keyser, dar, după știți, în ultima perioadă, situația s a înrăutățit dramatic.

Întrebarea mea pentru dl comisar se referă la oportunitatea prezenței unei forțe de menținere a păcii în zonă, având în vedere declarația ONU de ieri, care a recunoscut eșecul forțelor sale, care au rămas pasive în fața tensiunilor din ultima perioadă.